herra forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir ágæta ræðu en ég ætla að spyrja hana um stjórn l s r lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins samkvæmt þrettándu grein laga um sjóðinn sem eru sérlög sem ganga lengra og framar lögum um lífeyrissjóð almennt stendur að stjórnin skuli hækka iðgjaldið til sjóðsins ef tryggingafræðileg athugun leiði það í ljós að það dugar ekki til greiðslu skuldbindinga þetta hefur ekki verið gert ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort það geti verið að fulltrúar fjármálaráðherra í stjórn l s r hafi í gegnum árin staðið gegn slíkri hækkun á móti fulltrúum launþega þar á meðal hæstvirtur innanríkisráðherra sem var formaður stjórnarinnar ögmundi jónassyni um að hækka þetta iðgjald þetta er náttúrlega ekkert annað en skattheimta því þessar byrðar lenda á skattgreiðendum ef þetta er ekki hækkað ef það er hækkað lendir það hvort sem er á skattgreiðendum því þá þarf ríkið að borga hann segir að tap lífeyrissjóðanna hafi verið svipað og erlendra sjóða en hann gleymdi að geta þess að íslensku sjóðirnir eru mældir í krónum og krónan hefur fallið gífurlega en erlendar eignir sjóðanna hafa tvöfaldast í verði í því samhengi þannig að höggið er miklu meira ef þær hefðu verið mældar í evrum svo var þessi umræða um stjórnir lífeyrissjóða vil ég benda á það að það liggur fyrir alþingi frumvarp og er víst komið til nefndar um að sjóðsfélagi eigi sjóðina að þeir fái upplýsingar um verðmæti réttinda sinna í sjóðnum sem ég held að sé mikilvægast og að þeir kjósi stjórn þetta liggur allt fyrir alþingi og var reyndar greitt um atkvæði í september síðastliðinn breytingar frá mér sem var kolfelld ég var einn sem greiddi því atkvæði